forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer tuttugu og átta nítján hundruð níutíu og átta um verslunaratvinnu með síðari breytingum í frumvarpi þessu er gert ráð fyrir breytingu á lögum um verslunaratvinnu vegna innleiðingarákvæða í tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og eitt áttatíu og fjögur e b frá tuttugasta og sjöunda september tvö þúsund og eitt um rétt höfundar til þóknunar við endursölu frumgerðar listaverks tilskipunin var kynnt með þingsályktunartillögu utanríkisráðherra á hundrað tuttugasta og áttunda löggjafarþingi tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og þrjú þar kom fram að breyta þyrfti ákvæðum um fylgiréttargjald í tvennum lögum hér á landi framangreindum lögum um verslunaratvinnu vegna sölu listmuna á uppboði svo og höfundalögum vegna endursölu listaverka í atvinnuskyni en menntamálaráðherra mun standa að gerð frumvarps um það efni nánar tiltekið er breytt ákvæðum í lögum um verslunaratvinnu þar sem kveðið er á um að leggja skuli á málverk myndir og listmuni sem seldir eru á listmunauppboðum skal gjaldið renna til listamanna eða erfingja þeirra en til vara til starfslauna handa myndlistamönnum með tilskipuninni sem tekin hefur verið upp í e e s rétt fylgiréttargjald lækkað samkvæmt ákveðnum reglum úr tíu prósent og allt niður í núll komma tuttugu og fimm prósent á dýrustu

síðan fer gjaldið lækkandi í fimm þrepum hámark er sett á fylgiréttargjaldið ég vil taka fram að við upptöku tíu prósent fylgiréttargjalds á listmunauppboðum á sínum tíma er brotið var blað í hugverkarétti á norðurlöndum var felldur niður tuttugu og fjögur og hálft prósent söluskattur en síðar tuttugu og tvö prósent virðisaukaskattur vegna sölu á listmunauppboðum hefur verð til kaupandans þannig lækkað til muna þótt fylgiréttargjald hafi verið lagt á ákvæði frumvarpsins leiða til enn lægra verðs til kaupanda á þeim listmunum sem seldir eru á listmunauppboðum ég vil um nánari upplýsingar vísa til frumvarpsins verði frumvarpið óbreytt að lögum er ekki gert ráð fyrir að lögin hafi áhrif á útgjöld ríkissjóðs hæstvirtur forseti ég vænti þess að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar